Gospođo predsjedavajuća, naravno da sam podržao danas usvajanje ovog izvješća koje je pripremila kolegica iz Europske pučke stranke, Monica Macovei, i o zamrzavanju i oduzimanju imovinske koristi ostvarene kaznenim djelima. Naime, prekogranični kriminal nekad je bolji u osiguravanju slobode kretanja nego što je sama srž našega jedinstvenoga tržišta, i u tom pogledu harmonizacija pravnih propisa u području pravosuđa i unutarnjih poslova u proteklih petnaestak godina napravila je veliki napredak kako bismo mjerama i pravnim okvirom na razini Europske unije potaknuli države članice da postignemo one minimalne standarde gdje će upravo oduzimanje imovinske koristi od onih koji imaju gospodarsku korist od kaznenih djela biti prioritet. I u tom smislu ova zakonska rješenja idu korak dalje. U Hrvatskoj smo nakon zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelima i prekršajima napravili veliki korak naprijed i preventivno, ali i u smisli sankcija prema onima koji su imali koristi od poduzimanja kaznenih djela, a ovo će biti i za prekograničnu dimenziju